Doamna președintă, doamna comisar Dalli, am venit pregătit inițial cu un discurs formal, pe care l am abandonat pentru a transmite mai degrabă un mesaj emoțional mai direct. Pe toți bărbații care văd încă problema egalității de gen ca fiind ceva minor, marginal, îi invit să se gândească la cum și ar dori să le fie tratate mamele, surorile și fiicele. Începând cu importanța egalității de șanse până la problema dramatică a violenței verbale sau fizice împotriva femeilor. Ca tată a patru copii, toți băieți, consider că e datoria mea să le transmit valorile de bază și să i învăț să lupte activ pentru o societate cu drepturi egale și egalitate de șanse între femei și bărbați. Trebuie să internalizăm importanța problemei stereotipurilor și a preconcepțiilor de gen, care încă dezvoltă în Uniunea Europeană atitudini misogine, de desconsiderare față de femei, violență verbală și chiar fizică. E crucial să începem de aici să luptăm, în special noi bărbații, să devenim garanți în lupta împotriva violenței la adresa femeilor.

Strategia propusă are exact valoarea pe care i o vom da prin modul în care fiecare dintre noi vom acționa personal mai departe.